Trente ans que la robotisation, nos concitoyens la vivent au quotidien en bien, quand elle rend leur vie plus pratique en mal, quand elle leur pique leur emploi.

Pensez à la voiture autonome l'innovation, on en a besoin pour reconvertir l'industrie automobile européenne, pour passer aux voitures, aux camions, aux bus électriques, connectés et autonomes. Mais qui sera responsable en cas d'accident? Le constructeur?

Les passagers? Cela vaut évidemment pour les drones aussi. On sait que les constructeurs fraudent pour les tests de pollution, alors comment s'assurer qu'ils ne frauderont pas lors de certains tests de conformité?